Zranitelným spotřebitelem je každý občan, který má ztížený přístup k informacím nezbytným pro vykonání příslušného nákupu, tedy svého rozhodnutí, nebo který informacím, jež jsou mu dostupné, jednoduše správně neporozumí. Ať už se jedná o prodej zboží na předváděcích akcích, uplatňování práva na reklamaci či nákup výrobků, které jsou v rámci jednotného trhu prodávány ve zdánlivě stejném balení, ale s leckdy odlišným složením, vždy se jedná o případy, kdy jsou spotřebitelé díky informační propasti nedostatečně chráněni. Proto považuji myšlenku zranitelného spotřebitele za opodstatněnou, protože spotřebitelská agenda musí tedy účinně řešit i tyto důležité otázky. Na závěr bych chtěla poděkovat zpravodajce Maríi Irigoyenové Pérezové za velmi kvalitně odvedenou práci na této zprávě.